Tworzenie sieci szerokopasmowych pozwoli na wyrównanie szans mieszkańców małych miasteczek i wsi w dostępie do zasobów internetowych. Dotyczy to szczególnie krajów takich jak Polska o wciąż ubogiej technologii internetowej. Korzystnie wpłynie również na budowę gospodarki opartej na wiedzy, podnosząc konkurencyjność firm oraz pracowników na rynkach światowych, nie tylko europejskich. Uważam, że rozwój infrastruktury technologicznej powinien być priorytetem na każdym poziomie władzy, unijnym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Rozporządzenie w sprawie transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych częściowo odpowiada temu zapotrzebowaniu.